Formalizovanie pravidiel obchodnej a hospodárskej spolupráce Európskej únie s významnými hospodárskymi partnermi vytvára pre našich výrobcov stabilnejší a prehľadnejšie definovaný rámec na spoluprácu so subjektmi partnerskej krajiny. Vieme, že obchodné transakcie medzi Úniou a Spojenými štátmi predstavujú denný obrat v hodnote takmer 2 miliárd eur. Preto môžeme očakávať, že dobre postavená obchodná dohoda citeľne podporí ekonomiku obidvoch partnerských strán. V období hospodárskej stagnácie v Únii môže byť nová dohoda o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií výrazným stimulom pre obnovenie rastu. Je nám všetkým jasné, že dosiahnutie dohody o odstránení či minimalizovaní ciel, otvorení sektoru služieb a ochrane investícií nebude jednoduché.